Hvala, predsedujoča. No, najboljša obramba je takojšen napad, in to smo, danes smo temu tudi, priča. Poskušamo nekako umirjeno argumentirati, zakaj, smo se odločili za ustanovitev te parlamentarne komisije, potem pa dobimo nazaj nešteto očitkov. Te očitke lahko ta komisija tudi preišče. In če bo dovolj argumentirana, jih tudi bo. V to sem stoprocentno prepričan. Očitana nam je zloraba zakonodaje in celo ustave. V zvezi s tam inštitutom bi rad opozoril, da je bil upravni red Slovenije uveden s triindevetdesetim členom ustave Republike Slovenije že leta enaindevetdeset in da je takrat ustavodajalec oziroma zakonodajalec zelo široko opredelil njegov namen - tega člena. Določba triindevetdesetega člena se glasi: "Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena." Navedena določba je urejena tudi z zakonom o parlamentarni preiskavi in poslovnikom o parlamentarni preiskavi. Is navedenih aktov, ki sta konkretizirala ustavni inštitut parlamentarne preiskave, pa izhaja, da se parlamentarna preiskava o zadevah javnega pomena opravi, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odločanje državnega zbora, in sicer: "O politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij ali javnih pooblastil, za spremembo zakonodaje na določenem področju in za druge odločitve državnega zbora iz njegove pristojnosti." Torej, ne ugotavlja se samo politične odgovornosti, zaradi politične odgovornosti per se, ampak zato, da bi imela neke posledice. In če lahko ugotovimo neko konfuzno stanje, da ne bom uporabil, nelegalno, ker nobenih ugotovitev še do zdaj ni bilo, potem posledice morajo biti. Morajo biti pa take, da pomenijo premik na boljše. To pomeni tudi, da se v parlamentarni preiskavi ugotavlja in ocenjuje dejansko stanje o zadevah javnega pomena tako s političnega ko tudi zakonodajnega in ostalih vidikov, ki so v pristojnosti državnega zbora. Na ta način državni zbor samostojno raziskuje dejanska stanja, katerih razjasnitev šteje za potrebna zaradi uresničitve svojih ustavnih pristojnosti pa tudi zagotavljanja legitimnosti svoje oblasti. Parlamentarna preiskava torej ni namenjena zgolj temu, da opozicija vrši nadzor in da se odkrivajo nepravilnosti v ravnanju izvršilne oblasti. Poleg tega predlagatelji inštitut parlamentarne preiskave ne pojmujemo kot sredstvo političnega pritiska, kar nam je bilo zdajle očitano. Ne bomo ga zlorabljali v politične namene, pa tudi ne za politično samopromocijo, kar se je žal izkazalo pri nekaterih preiskovalnih komisijah v preteklosti. Razumemo ga in ga bomo tudi izvrševali skladno z nameni, kot jih določata ustava in zakon. Torej, ugotavljali in raziskovali bomo dejansko stanje financiranja političnih strank - govorim v množini - ki bo podlaga za sprejemanje pravnih in političnih odločitev državnega zbora. Pravnih in političnih. Prav tako bomo raziskovali dejansko stanje glede domnevnih nezakonitosti pri pri financiranju volilne kampanje za predčasne volitve v državni zbor, kar izhaja iz končnega poročila misije uradu OVSE za demokratične inštitucije in človekove pravice za ocenjevanje predčasnih volitev v državni zbor tretjega junija letos. Slednja je namreč volilni postopek ocenjevala glede na skladnost s komentarji OVSE, drugimi mednarodnimi obveznostmi in standardi za demokratične volitve ter glede na skladnost z nacionalno zakonodajo. V poročilu je navedeno, da so številni glede financiranja kampanje izrazili zaskrbljenost glede možne finančne pomoči iz tujine za vašo stranko. Stranka ima namreč precejšnji delež v že omenjenem podjetju Nova obzorja, ki je v preteklem letu domnevno dobila precejšnja finančna sredstva iz tujine. Iz Madžarske. Finančna podpora, ki jo podjetja v domnevnih - poudarjam, ker nič ni bilo še raziskanega - v navezavi z madžarskimi vladajočimi strankami dajejo nekaterim slovenskim medijem zaradi potencialnega vplivanja na kampanjo - je bila predmet kritike tudi pri oceni medijskega okolja v Sloveniji. V poročilu je navedeno, da so Nova obzorja in ostali izdajatelji medijev, torej mediji, ki jih izdajajo, kot so Nova štiriindvajset TV in ostali, katerih lastništvo je prav tako povezano z vašo stranko pa tudi z omenjenimi madžarskimi investitorji, oglaševale kampanjo stranke. In da obstaja sum, da so bili ti mediji na domnevno nezakonit način uporabljeni za politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je bil vplivati na odločanje pri glasovanju na predčasnih volitvah oziroma da je šlo za domnevno nezakonito financiranje kampanje. Da je bilo posojilo najeto, ste priznali tudi sami. Ste potem sanirali. Ste vse uredili tako, kot je treba. Jaz, jaz sem vesel. Če bomo ugotovili, da je bilo vse čisto, krasno, da je šlo le za neko zmoto, pomoto, birokratsko zadevo - super. Potem pomeni, da smo vsi tukaj noter čiste vesti in gremo lahko naprej. Ne mi pa, prosim, očitati, tiskovin na lokalnih volitvah. Iz osebnega primera. Vam bom kasneje povedal. Ker to ni za, vso javnost. Je ravno vaša stranka z oglasi in letaki zelo neprimerne vsebine mimo internih navodil največjega distributerja, v Sloveniji poskušala, zadnji dan pred volilnim molkom vplivati na lokalne volitve v kraju, od koder jaz prihajam. To vam pa rade volje razložim kasneje. Zaenkrat tole. Hvala.